degli agricoltori a strumenti assicurativi, fondi di mutualità e meccanismi di stabilizzazione dei redditi.

Relativamente al grande capitolo delle misure di mercato è stata data maggiore forza contrattuale alle formule organizzative degli agricoltori OP e AOP. Tuttavia ciò non è sufficiente vanno individuate soluzioni per assicurare una condivisione più equa dei rischi lungo l'intera filiera agroalimentare, al fine di contrastare le pratiche sleali.